Pane předsedající, po zvážení všech pro a proti jsem hlasovala pro tuto zprávu o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování, nicméně s výhradami ke konkrétním bodům. Nikdo nepochybuje o tom, že zaměstnanost je závislá na úspěchu podnikatelských aktivit, které k růstu vyžadují mimo jiné i cizí kapitál čili úvěrové financování. Musíme si však také uvědomit, že pro každý podnik je důležité, aby nebyl obtěžován zbytečnou byrokracií a svazován přílišnou regulací. Ve zprávě je konstatováno, že v posledních letech bylo vynaloženo značné úsilí na půdě Evropské unie ke snížení administrativní zátěže. Kdybychom se na to ovšem zeptali podnikatelů, myslím si, že jejich odpověď by nebyla tak jednoznačná. Jsem velmi ráda, že ve zprávě se zmiňuje podnikání žen. Ze statistik totiž jasně vyplývá, že ženy podnikatelky mají zhoršený přístup k úvěrům, obzvláště v případech, pokud mají vyživovací povinnost vůči svým nezletilým dětem.